Signor Presidente, onorevoli colleghi, grazie Presidente anche per la comprensione. Io ho votato contro la risoluzione Metsola, perché credo che l'Unione europea abbia bisogno di salvare e non di continuare a respingere, abbia bisogno di interrompere gli accordi con la Libia, terra di guerra, di tortura, di stupro. Credo, in particolare, che il mio paese debba cessare con la politica di persecuzione e criminalizzazione delle ONG, ancora una volta, acuite dal governo che si accinge a votare una sorta di direttiva speciale contro la nave mediterranea. Credo che una delle azioni di cui sono più orgogliosa è di aver passato alcuni giorni sulla Open Arms, una ONG che salva vite. Infine, questo è il mio ultimo intervento in plenaria, voglio ringraziare tutte e tutti, perché in questi cinque anni ho imparato moltissimo. Spero di aver fatto il mio dovere, rappresentare le ultime, rappresentare gli ultimi e dare forza politica a loro perché l'inno alla gioia risuoni per tutte e per tutti alla stessa maniera.